Elle travaillait pour le British Council au Royaume Uni, où elle s'occupait de faire connaître l'art et la culture de l'Iran.

Le cas d'Aras Amiri nous montre à quel point la culture fait peur aux régimes autoritaires.

Rendez vous compte, un chef d'œuvre de la littérature russe porté par une actrice iranienne à Paris.

Vous qui luttez tous les jours pour la liberté culturelle, n'oubliez pas, n'oubliez jamais à quel point les régimes vous craignent, n'oubliez jamais qu'en la culture réside votre pouvoir. Merci pour votre courage. Mamnounam